Härra Bloom, Te teate ju, et Euroopas on naised haritumad kui mehed, sealhulgas ka Teie koduriigis. Miks Te siis arvate, et kui ettevõtetesse sätestatakse kvoodid, siis selle ühe kolmandiku alla satuvad just need harimatud naised, keda võib olla ka meie ühiskondades on?